Señor Presidente, este debate sobre Libia tiene lugar cuando están ocurriendo cambios muy importantes en otro país vecino del Mediterráneo, Túnez. Siempre he considerado que la Unión Europea debe contribuir a impulsar serias reformas en la región mediterránea, con el objetivo de conseguir allí un área de libertad y de prosperidad. Me remito a mis intervenciones en esta Cámara estos años, en los que he reiterado que la política de la Unión no puede orientarse simplemente hacia el mantenimiento del puro statu quo Pero esta no es la cuestión específica que se debate hoy, sino el acuerdo marco con Libia. Quiero subrayar la necesidad de cooperar con Libia en la gestión de los flujos migratorios, incluyendo un acuerdo de readmisión de inmigrantes ilegales que incluya a los nacionales de terceros países, como sucede en todos los acuerdos de readmisión concluidos por la Unión. Ceder a las posiciones libias contrarias a este acuerdo sería perjudicial dada la importante posición de Libia como país de tránsito y también sería un mensaje muy negativo para las negociaciones con Marruecos y Argelia sobre acuerdos de readmisión, atascadas desde hace muchos años.